2010, l'ambition d'être le dernier commissaire à parler du brevet. Voilà pourquoi je me suis attaché avec passion à cette proposition, qui est aujourd'hui soutenue par vingt cinq États.

C'est d'abord pour eux qu'il faut faire ce brevet, ce titre unique de protection.

Je trouve que c'est une bonne proposition, qui irait dans le sens de la politique que nous voulons mettre en œuvre sur la simplification du système de brevets, la réduction des coûts et les offres spéciales que nous voulons faire dans tous les domaines pour les petites et moyennes entreprises. S'agissant d'aller plus loin, comme l'ont fait certains gouvernements nationaux, avec un fonds national pour les brevets, qui pourrait devenir un fonds européen, nous y travaillons, vous le savez, avec mon collègue Tajani.